Ich habe mir gerade mit einer gewissen Fassungslosigkeit vom Kollegen anhören müssen, dass wir mit dieser Richtlinie angeblich eine ungebremste Massenzuwanderung befördern würden. Die Realitäten sind schlichtweg das Gegenteil.

Ich finde es auch sehr amüsant, dass die einen beklagen, dass zu wenige Gruppen hineinfallen, und die anderen beklagen, dass angeblich eine Massenzuwanderung stattfindet.

Sie scheint den goldenen Mittelweg gefunden zu haben, nämlich zwischen dem, dass man eine notwendige, individuelle Unterscheidung zwischen den Mitgliedstaaten in bestimmten Entscheidungsbereichen hat und dem, dass man auf der anderen Seite schon eine gewisse Garantie für soziale Absicherung für diejenigen, die ordnungsgemäß arbeiten, erreichen kann. Dass dabei Familienleistungen auch von der Dauer des Aufenthalts abhängen, dass aber jemand, der seine Renten erworben hat, diese auch mitnehmen darf, wenn er ordnungsgemäß gearbeitet hat, sollte auch normal sein. Aus dem Grund halte ich es für etwas seltsam, hier wieder die Bevölkerungsängste zu schüren, dass ein allgemeiner Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt stattfinden wird. Mit dieser Richtlinie hat das nichts zu tun.